Chcel by som podporiť posilnenie ekonomického a hospodárskeho rámca Európskej susedskej politiky. Ak totiž dokážeme nájsť zmysluplné hospodárske projekty, ktorých fungovanie prinesie ekonomický profit, obom zúčastneným stranám, vytvoríme aj neutrálnu platformu na intenzívnejší dialóg, v rámci ktorého sa dá diskutovať aj o spoločenských a politických otázkach. Ako konkrétny príklad by som uviedol záujem Ruska a Ukrajiny predĺžiť širokorozchodnú železnicu hlbšie na územie Európskej únie. V súčasnosti táto železnica končí pri ukrajinských hraniciach a tovar prepravovaný od východného pobrežia Ázie nemá možnosť pokračovať do Európy plynulo. Mnohé európske spoločnosti by však rady využili aj obrátený smer takejto transkontinentálnej magistrály na prepravu svojich produktov do rozvíjajúceho sa ázijského priestoru.